Frau Präsidentin! Dass Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und Geldwäsche weiter auf der Tagesordnung sind, zeigen die jüngsten Veröffentlichungen. Ich will nicht über die persönliche Verantwortung der Steuerhinterzieher reden, die Trittbrettfahrer einer solidarischen Gesellschaft sind. Ich möchte die Geschäftsmodelle derjenigen Länder auf den Prüfstand stellen, die sich als Steueroasen gerieren und bewusst darauf setzen, die internationale Steuerteilung zu unterlaufen.

Bisher sind immer Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen worden. Wir fordern Mindestbesteuerungsabkommen! Auch wenn Fortschritte erzielt wurden, Herr Kommissar, die Fortschritte sind sehr, sehr bescheiden. Deshalb müssen wir über die Grundlagen diskutieren. Da höre ich immer Steuerwettbewerb ist gesund. Die Frage der gerechten Steuerteilung und das Akzeptieren von steuerlichen Mindestregeln ist keine Abkehr von einem gesunden Steuerwettbewerb, sondern die notwendige Grundlage in Zeiten der Globalisierung und neuer mächtiger Konzerne im digitalen Zeitalter. Deshalb besteht die Verantwortung der Mitgliedstaaten nicht nur darin, die Zusammenarbeit der Behörden zu verbessern, Meldepflichten einzuführen, eine schwarze Liste der nicht kooperativen Drittländer zu erstellen, sondern wir müssen innerhalb der Europäischen Union selbst für Ordnung sorgen. Deshalb hat das Europäische Parlament seine Maßnahmen beschlossen. Es genügt nicht zu sagen Es sind die anderen, die das machen, sondern wir müssen ansetzen. Wir können auf Dauer nicht hinnehmen, dass internationale Konzerne und wohlhabende Menschen sich ihrer solidarischen Steuerverpflichtungen entziehen und den Staaten nichts anderes übrig bleibt, als Arbeit und Konsum stärker zu besteuern. Das ist die gemeinsame Verantwortung, vor der wir stehen, und da bitte ich alle um Unterstützung.